Madame in't Veld, j'accepte parfaitement votre remarque, qui est une critique. Moi, j'accepte les critiques sans traiter les autres de populistes, et je crois effectivement, je le redis, que la leçon que nous avons à tirer, c'est que nos gouvernements ont le devoir d'utiliser tous les moyens dont ils disposent.

Je n'ai accusé personne. J'ai simplement constaté que le retard n'avait pu avoir que des effets négatifs dans la lutte contre le terrorisme.